þessar ábendingar hans varðandi aðrar skýrslur þetta er í raun og veru mál sem hefur verið rætt hér lengi innan þingsins og ég tel ósköp eðlilegt að það sé rætt þá í hugsanlegum breytingum sem verða gerðar hér á þingsköpum alþingis ég held að það sé réttur farvegur

en varðandi það sem hann nefndi um ábendingar ríkisendurskoðanda um siðareglur að þá er það auðvitað þannig ég gat þess hér áðan ég mun leggja það til að skýrsla ríkisendurskoðunar fari til formlegrar meðferðar í einni af nefndum þingsins til dæmis fjárlaganefndar og háttvirtur þingmaður hefur nú einmitt átt sæti í þeirri nefnd og getur því beitt áhrifum sínum þar til að ræða þetta mál